Und die Quote macht erst einmal nichts anderes, als formale Gleichheit herzustellen, und das ist die Voraussetzung, um tatsächliche Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herbeizuführen. Ich finde, wir sollten uns da nicht herumdrücken, wir sollten dies deutlich unterstützen und daher spreche ich mich ganz klar für die Quote aus.